alþingi ályktar að fella úr gildi ályktun um málshöfðun gegn ráðherra frá tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og tíu og felur saksóknara alþingis að afturkalla í heild ákæru útgefna með stefnu sem þingfest var fyrir landsdómi sjöunda júní tvö þúsund og ellefu þar með ályktar alþingi að falla frá málshöfðun á hendur geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra fyrir landsdómi um rökstuðning fyrir þessari tillögu vil ég fyrst og fremst vísa til þeirrar greinargerðar sem liggur fyrir ég hyggst í stuttu máli rekja það helsta úr greinargerðinni og koma síðan að nokkrum öðrum álitaefnum sem hafa verið í umræðunni frá því að tillagan var lögð fram þá er þar fyrst að nefna að alþingi fer með málshöfðunarforræðið í þessu máli það er grundvallaratriði það kemur fram í þrettándu grein laga númer þrjú nítján hundruð sextíu og þrjú um landsdóm að alþingi geti með þingsályktun tekið ákvörðun um málshöfðun á hendur ráðherra og skulu kæruatriðið nákvæmlega tiltekin í þingsályktuninni sem sókn málsins er bundin við í þessu samhengi er líka rétt að minnast þess að í ákærunni sjálfri kemur fram að saksóknari alþingis höfði málið fyrir

í lögum um landsdóm hins vegar ber við túlkun á þeim lögum að horfa til laga við meðferð sakamála þeim til fyllingar og þar er kveðið á um heimild ákæranda til að afturkalla ákæru það hefur ekki alltaf ferð svo í eldri lögum var ekki til staðar almenn heimild ákæranda til að afturkalla ákæru með þeim hætti sem í dag gildir en í dag gildir sú meginregla að sá sem fer með ákæruvaldið getur afturkallað ákæru ekki eingöngu eftir að ákvörðun um ákæru er tekin eða ákæra gefin út ekki bara fram að því að mál er þingfest ekki bara fram að því að málflutningur fer fram eða málið dómtekið nei allt þar til dómur hefur verið kveðinn upp er sá réttur í höndum þess sem fer með ákæruvaldið að kalla ákæruna til baka jafnvel eftir að dómur hefur dómtekið málið er þessi réttur til staðar í lögum um sakamál það hefur verið tekist nokkuð á um það hvort alþingi hafi misst forræði á málinu eftir að málið var afgreitt með þingsályktunartillögu haustið tvö þúsund og tíu það hafa tekist á ólík sjónarmið um það en ég tel að

á lagalegum grundvelli að minnsta kosti hafi verið eytt með því innleggi sem við höfum fengið frá vísum fræðimönnum um það efni ég leyfi mér að vísa til greinaskrifa róberts spanó um það efni ég leyfi mér líka að vísa til greinaskrifa stefáns más stefánssonar og valtýs sigurðssonar þessir eru allir í hópi okkar reyndustu lögfræðinga á þessu sviði og loks vísa ég til þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á sakamálalögunum og svara því sem haldið hefur verið fram um fyrri ályktanir okkar fræðimanna um þessi efni vegna þess að þær komu fram í gildistíð eldri laga það er hafið yfir allan vafa að mínu áliti að alþingi getur tekið þessa ákvörðun ég leyfi mér líka í þessu samhengi að vísa til þess að það fékk sérstaka skoðun hjá forseta alþingis hvort málið væri þingtækt af þessum sökum og niðurstaðan var skýr þess vegna er það á dagskrá í dag

að vera að skipta sér frekar af þessu máli eftir að ákæra var gefin út af saksóknara það sé ekki bara í andstöðu við lög heldur sé það í andstöðu við aðrar meginreglur og það borið upp á mig og suma aðrar þingmenn að þeir hafi gerst sekir um einhvers konar rökvillu með því að halda þessu fram um þetta mál þar sem þeir hafi haft uppi önnur sjónarmið í öðrum málum og málinu líkt til dæmis við hið svokallaða mál níumenninganna

að í því máli var alþingi alþingismenn fóru ekki með ákæruvaldið ákæruvaldið í þessu máli er hjá þinginu það er það sem gerir þetta mál svo sérstakt þess utan hefur því oft verið haldið fram í umræðu um þessa tillögu að það væri óeðlilegt með öllu að þingið hefði nokkur afskipti af því hver framgangur málsins væri eftir að þingsályktunartillagan hafði verið afgreidd haustið tvö þúsund og tíu þá er nærtækt að skoða lög um landsdóm frá nítján hundruð sextíu og þrjú greinargerðina með þeim lögum og eigum ekki líka í þessu samhengi einnig að minnast minnisblaðs um starfssvið saksóknarnefndar alþingis væri ekki ágætt fyrir þá sem halda þessu fram að það sé með öllu óeðlilegt að alþingi hafi nokkur afskipti af málinu eftir að það hefur verið afgreitt héðan að rifja það ágæta minnisblað upp það nefnilega byggir á því að við komum á fót sérstakri saksóknarnefnd má ég minna þá á þetta sem hafa haldið því fram að það væri óeðlilegt að þingið hefði nokkur afskipti af málinu á þessu stigi ég ætla að lesa örstutt upp úr minnisblaði um starfssvið saksóknarnefndar alþingis þar segir með leyfi forseta sé litið til þess sem þegar hefur komið fram auk almenns málskilnings virðast frumskyldur saksóknarnefndar annars vegar vera þær að hafa eftirlit með því að saksóknari framfylgi ákvörðun alþingis um málshöfðun gegn ráðherra og hins vegar að veita honum þá hjálp sem hann þarf á að halda til þess að honum sé fært að annast þau verk sem honum eru falin með lögum og ákvörðun alþingis þá virðist ætlun löggjafans hafa verið að saksóknari gæti borið einstök atriði er varða starfs hans undir saksóknarnefnd auk þess sem hann gæti leitað ráða hjá henni ef þörf krefði þetta eru reglurnar virðulegi forseti sem við komum okkur saman um að saksóknari gæti leitað ráða hjá þingmönnum ef þörf krefði var einhver sem hreyfði andmælum við því að reglurnar yrðu settar með þessum hætti hefur einhver á fyrri stigum málsins haldið því fram að þetta væri óeðlilegt nei ég kannast ekki við það það er vegna þess að þetta er eðlilegt það er eðlilegt að sá sem fer með ákæruvaldið eigi samtal við þann sem framkvæmir vilja þingsins þessum hluta ræðu minnar ætla ég að ljúka með því að minna á að það hefur komið fram hjá saksóknara að verði þetta skýr vilji þingsins að draga ákæruna til baka þá muni hann að sjálfsögðu verða við því þannig að saksóknari alþingis í málinu hefur líka tekið sína afstöðu til þess hvort þetta sé mögulegt um önnur efnisatriði tillögunnar vísa ég eins og áður segir

þess sem gerst hefur allt frá því að tillögur um ákærur á hendur ráðherrum voru lagðar fram á þinginu þá er ég í fyrsta lagi að vísa til þess að það hefur margítrekað komið fram hjá þeim þingmönnum sem sátu á alþingi á þeim tíma að þeir væru ósáttir við niðurstöðuna og eins og menn hafa tekið eftir á undanförnum dögum telja margir að hún hafi beinlínis verið í andstöðu við meirihlutavilja þingsins það er ef sú spurning hefði verið borin undir þingheim að ákæra einn af fyrrverandi ráðherrum þá eru viðkomandi þingmenn sem þó tóku þátt í því að greiða atkvæði með ákæru þeirrar skoðunar að það hefði ekki verið meiri hluti fyrir því það er meðal annars af þessari ástæðu að ég legg fram þessa tillögu ég hef sem sagt fundið fyrir því að á meðal þinganna hafa orðið sinnaskipti mönnum þykir að það sé ranglæti á ferð að réttlætinu hafi ekki verið fullnægt við endanlega afgreiðslu málsins ég ætla ekki að hafa fleiri orð um það hvernig það gerðist í þingsal

að fyrir landsdómi hefur veigamestu ákæruliðunum nú verið vísað frá dómi eftir standa ákæruatriði sem ég fullyrði að hefðu ein og sér aldrei komið til álita til að kalla saman landsdóm í fyrsta sinn í sögunni

sem slík fór aldrei á milli mála við voru meginákæruatriðin af þessari ástæðu er ég þeirrar skoðunar og það er meðal rökstuðnings fyrir þessu máli að það hafi orðið ákveðinn

tillagan byggir meðal annars á því í fyrstu liðum ákærunnar eins og segir í greinargerð með tillögunni var vísað til þeirra ráðstafana varðandi aðdraganda fjármálaáfallsins sem gagnrýndar höfðu verið og lutu almennt að störfum ákærða sem forsætisráðherra á tilteknu tímabili það standa eftir tilteknir ákæruliðir sem varða afmarkaðar aðgerðir og þar er annars vegar um að ræða eða meðal annars um að ræða eftirlit með tilteknu samráðshópi stjórnvalda ég bið þingmenn um að hugleiða hvort það hefði komið til álita í þeirra huga á sínum tíma að ákæra ráðherra fyrir að hafa ekki haft eftirlit með samráðshópi ég bið þingmenn um að hugleiða það mjög alvarlega hvort það hefði virkilega komið til greina að ákæra vegna þess liðar sérstaklega og eingöngu að kalla saman landsdóm í fyrsta sinn að hafa ekki haft eftirlit með samráðshópi ég trúi ekki öðru en menn komist að þeirri niðurstöðu að það hefði verið fráleitt að efna til slíkra málaferla af þeirri ástæðu það er líka ágætt vegna aðgerða sem hefðu átt að stuðla að minnkun bankakerfisins á árinu tvö þúsund og átta og flutningi svokallaðra icesave reikninga í dótturfélög í bretlandi

að ákæra ráðherra fyrir að hafa ekki stuðlað að flutningi icesave reikninganna til bretlands að hverju er látið að vera að liggja hér að þeir hafi verið á ábyrgð íslenska ríkisins að með því að flytja reikningana ekki yfir til bretlands þá kynni einhvers konar ábyrgð að falla á íslenska ríkið eða íslenska skattgreiðendur er verið að láta að því liggja með þessu ákærulið það er þá að minnsta kosti gersamlega á skjön við málflutning íslenskra stjórnvalda fyrir efta dómstólnum í dag þar sem sérstaklega er byggt á því að reikningarnir sem hér er rætt u hafi aldrei verið á ábyrgð íslenska ríkisins þegar menn taka afstöðu til þessa ákæruliðar þá þurfa menn að gera það við sig eru þeir þeirrar skoðunar að icesave reikningarnir og það hvort þeir voru vistaðir í landsbankanum á íslandi eða í dótturfélagi á bretlandi er það atriði sem ræður úrslitum um það hver staða íslenska ríkisins er og þar með íslenskra skattgreiðenda menn geta ekki skotið sér undan því að taka afstöðu til þessa liðar og þeir sem eru þeirrar skoðunar að það sé réttlætanlegt að ákæra ráðherra fyrir að hafa ekki gripið til aðgerða vegna þessa þeir eru um leið að hafna málflutningi íslendinga fyrir efta dómstólnum

eins og áður segir og ég ætla ekki að rekja aðra ákæruliði sérstaklega ég tel eins og áður segir að það hafi ekki bara komið í ljós að menn hafi almennt verið ósáttir við heildarniðurstöðuna hún hafi verið í ósamræmi við skýran meirihlutavilja þingsins heldur er einnig mikilvægt að það hefur margt komið í ljós frá því að alþingi tók ákvörðun um ákæru sem sýnir að margar af þeim ákvörðunum sem teknar voru haustið tvö þúsund og átta í ríkisstjórnartíð fyrrverandi forsætisráðherra hafa skipt sköpum fyrir framgang mála á íslandi og bjargað gríðarlegum hagsmunum fyrir íslenska ríkið og íslenska skattgreiðendur til þessa hljótum við líka að horfa þegar við fáum það heildarsamhengi á hlutina sem við höfum í dag en höfðum kannski ekki á þeim tíma sem málið var til umræðu vísa ég þar til dóma hæstaréttar og almennt umræðunnar í því efni ég læt máli mínu lokið með því að vísa að öðru leyti til greinargerðarinnar sem liggur frammi ég legg til að málið gangi að umræðu lokinni til saksóknarnefndar sem er að mínu áliti eini rétti vettvangurinn fyrir málið

hafa hæfilegan tíma til að koma saman áður en málið kemur hingað aftur til annarrar umræðu